Podpredsednica, hvala za besedo. Vsem en lep pozdrav. Dejansko nisem imel namena danes se oglasiti pri tej temi, ampak vseeno glede na to, da upam, da je to zadnjič, da danes v tem parlamentu govorim o tretji razvojni osi, sem rekel, da če sem že celo leto največ govoril o treti razvojni osi in so me verjetno že vsi naveličani z vsemi strokovci, ki vedno sedijo v tej veliki dvorani, vred, sem rekel, da bom tudi danes naredil neki, zaključek. Zdaj naj za začetek povem, da, zakoni, kot je ta poroštveni zakon, gredo v tujini skozi vlado, skozi parlament na način, da niti politika preveč ne trzne na takšen zakon, kaj šele, kaj šele ljudje. In v tujih parlamentih nimajo takšnih političnih obračunavanj na poroštvenih zakonih, ali je to potrebno ali to ni potrebno. Mi smo v bistvu skozi celotno proceduro že večkrat povedali, z ministrico na čelu, da je ta poroštveni zakon, tako za dva TDK kot tudi za Dars, da ta poroštveni zakon pomeni najcenejše zadolževanje. In to je ministrica ponovila tako danes verjetno šestindvajsetkrat kot tudi v zadnjem letu že kar kar, nekajkrat. In nekateri temu še vedno osporavate. Pač to pomeni najcenejše zadolževanje in to je skrb za javne finance. Zdaj seveda so polemike, okoli tega, da je v tem zakonu tako tretja os kot tudi dva TDK, Socialni demokrati smo mnenja, da bi se ta dva projekta že davno morala zgraditi. In tako kot je rekel prej gospod Dušan, Šiško, da bi že davno morala biti zgrajena, res je, že toliko let nazaj, da bi sedaj morala biti potrebna že obnove, ne pa novogradnje. In to je en, bom črn madež na našo državo. In upam, da bomo s tem zakonom, danes naredili korak temu oziroma prižgali še to zadnjo zeleno, zeleno luč, predvsem kar se tiče tretje razvojne osi, da lahko Dars pospešeno pelje vse postopke, vse postopke naprej. Kot sem rekel, jaz upam, da bo to danes zadnji korak, ki ga mora narediti politika, pa ali to gledamo vlado ali pa parlament, politika v tridesetih letih, vsaj kar se tiče tretje razvojne osi, je naredila bore malo. Ne morem reči nič, vlade so se ukvarjale s tem, so umeščale in tu se naj navežem, na izvajanje kolega Rebrška, ki je govoril o trasi, katera sploh ni del tega zakona. Govoril je o trasi med avtocestnim križem in Velenjem in mimogrede, kolega Reberšek, tudi tam je ustavno sodišče že odločilo in dejalo, da je vse okej. To traso, če še nadaljujem, je začela umeščati Janševa vlada, v kateri je sodelovala tudi Nova Slovenija, in hvala bogu, da je začela Janševa vlada to traso umeščati, potem ki se je imenovala F dva, in kar so ugotovili, da F dva povzroči več škode, so jo optimizirali z F dva dva. Tudi Nova Slovenija je bila v tisti vladi. To lahko verjetno potrdi tudi, tudi kolega Črnač in prav je, da se je začelo umeščati in je potem to trajalo petnajst let. Tudi zgornji del med Slovenj Gradcem in Velenjem se je umeščal zelo dolgo. In če nekdo dvomi v to, da so trase primerne, potem ko se petnajst let umeščajo in je dana na mizo v bistvu čisto vse, vsi pomisleki in vsi tisti zavajajo, tudi kar se rušencev tiče, so na vseh trasah, pa gledamo traso F dva, F dva dva, F šest, F tri B, rušenci so povsod. In na žalost pri velikih infrastrukturnih projektih pač pomeni, da imamo kolateralno, škodo, seveda pa se mora gledati, da je ta kolateralna škoda najmanjša. In glede na to, da smo prijavili Socialni demokrati zelo malo časa ravno iz vidika, da pač ne polemiziramo, ker ni nobene potrebe polemizirati okrog tega, bom zaključil na način, da, vsaj iz Koroške, tam, kjer jaz prihajam, so izgubili ravno zaradi tega projekta zaupanje v politiko, zaupanje v sistem, ker so vse vlade, ne glede na to, a je bila to desna vlada a je bila leva vlada, so Korošče zavajale. In sedaj smo prvič v konstelaciji vlade, parlamenta, ki smo naredili korake naprej. treba je reči, da smo naredili korake naprej vsi. jaz sem bil večkrat kritičen tudi do nas Korošcev, ki nismo bili poenoteni. V zadnjem letu smo vse poenotili tako gospodarstveniki, civilna družba kot tudi politika ali poslanci, ali župani, in to moram pohvaliti tudi ministrico Bratuškovo in državno sekretarko gospo Nino Mavhler, za zelo tvorno sodelovanje in skupek tega je pripeljal do tega, da imamo danes v parlamentu poroštveni zakon, ki je zadnji korak do začetka gradnje oziroma je pogoj za to, da se pač začne graditi in da Dars nadaljuje, svoje postopke. Tako, da jaz upam, da se bo ponovilo glasovanje iz prvega branja, ko smo z veliko večino ta poroštveni zakon potrdili. Jaz upam, da tudi stranka, ki je takrat nasprotovala, da si je ali pa si bo premislila in stisnila ta plus ali minus, in na koncu pač lahko ugotovimo, da ko pride zadeva v parlament, vse besedičenje tudi zadnjih let, da vsi podpiramo, stisneš pa minus in si proti, pač pomeni, da postaneš neverodostojen, tako da upam, da bomo dosegli neko soglasje in bo na koncu ta poroštveni zakon z veliko večino ali pa morda celo soglasno šel skozi ta parlament in bo s tem dana zelena luč za začetek, gradnje obeh projektov. Najlepša hvala.